Považuji ji za zemi, která sdílí naše evropské kořeny a usiluje tedy o vstup do EU, což prokazuje svojí snahou o splnění kodaňských kritérií. Ve zprávě se uvádí, že Černá Hora udělala pokrok ve vyjednávání s EU, především ve své domácí politice.

Dalším pozitivním ukazatelem byly i nedávné prezidentské volby v dubnu tohoto roku, kdy nebyly zjištěny žádné závažné přestupky v otázce svobodného rozhodování občanů.